Madame la Présidente, je précise que je parle également au nom d'Elmar Brok, qui a corédigé cette résolution mais qui ne peut pas être là ce soir, et avec lequel, de toute façon, nous partageons un certain nombre de constats. Le premier, c'est que ce débat, qui est tout à fait bienvenu à un moment important pour le Mali, est un débat que, malheureusement, il aurait été très utile d'avoir bien plus tôt. Et quand je dis bien plus tôt, c'est même des années plus tôt, puisque nous n'oublions jamais de rappeler que l'Union européenne, les vingt sept États membres et toutes les institutions européennes s'étaient dotés, en 2011, il y plus de deux ans, d'une stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel.

Il nous faut aujourd'hui rattraper le temps perdu, et il nous faut le rattraper avec un sentiment d'urgence qui n'est malheureusement jamais très propice à de grandes réalisations. Mme Joly vient de le rappeler, nous avons beaucoup d'interrogations quant au processus électoral. Oui, bien sûr, il faut des élections. Oui, bien sûr, il n'y a pas mieux que des élections pour redonner de la légitimité à des acteurs locaux, avec lesquels nous devons travailler et qui sont, in fine les gens qui seront en charge du destin de leur pays.

Je ne sais pas s'il faut véritablement se réjouir de la précipitation avec laquelle nous poussons la tenue de ces élections.

Je crois qu'il faut aussi saluer le travail de la mission européenne EUTM. C'est un travail de formation remarquable, mais ce travail doit être intégré dans la durée, parce que nous savons très bien que c'est plus que d'une formation dont l'armée malienne a besoin, c'est d'une véritable reconstruction, et d'une reconstruction qui intègre également un contrôle démocratique strict. Nous devons avoir une armée loyale envers ses autorités, une armée qui joue le jeu des institutions. Tout cela est loin d'être garanti aujourd'hui, même si l'Union européenne joue son rôle.

Il faut que la Commission et toutes les structures du SEAE travaillent vraiment de concert pour faire de la sécurité et du développement les deux pôles d'une stratégie efficace à l'égard du Mali.